virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu með síðari breytingum frumvarpið er á þingskjali tólf hundruð fimmtíu og fjögur og sjö hundruð sextugustu og þriðja mál þingsins frumvarp til nýrra heildarlaga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta var lagt fram á alþingi tvö þúsund og níu en hlaut ekki afgreiðslu frumvarpið var lagt fram að nýju á árinu tvö þúsund og tíu með nokkrum breytingum það frumvarp hlaut heldur ekki afgreiðslu en í stað þess voru tvívegis gerðar breytingar á lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta annars vegar með lögum númer fimmtán tvö þúsund og ellefu

með lögum númer fimmtán tvö þúsund og ellefu var bætt við lögin bráðabirgðaákvæði eitt en með því var inngreiðslum aðildarfyrirtækja til tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frestað til fyrsta júní á árinu tvö þúsund og ellefu en samkvæmt þágildandi lögum áttu greiðslur í sjóðinn að greiðast fyrir fyrsta mars með lögum númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og ellefu var öðru bráðabirgðaákvæði bætt við lögin þar var mælt fyrir um að vegna ársins tvö þúsund og ellefu skyldu innlánsstofnanir greiða gjald til sjálfstæðrar deildar sjóðsins frumvarpið var flutt af meiri hluta viðskiptanefndar og byggðu ákvæði frumvarpsins að stórum hluta á tíunda ellefta og fjórtándu greinar frumvarps efnahags og viðskiptaráðherra til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem nefndin hafði þá til meðferðar í ákvæðinu var í fyrsta lagi kveðið á um að iðgjöld sem greidd væru á árinu tvö þúsund og ellefu skyldu renna til sjálfstæðrar deildar sjóðsins einu öðru lagi var kveðið á um nýja aðferð við útreikninga iðgjald þannig að það skyldi vera samtala almenns iðgjalds sem samsvaraði núll komma þrjú prósent á ári af öllum innstæðum og iðgjald sem reiknað skyldi út á grundvelli sérstaks áhættustuðuls í þriðja lagi var kveðið á um að iðgjald í tryggingasjóð skyldi greitt ársfjórðungslega og er því í

í fjórða lagi var kveðið á um framkvæmd innheimtu og greiðslu iðgjaldsins og viðurlög við vanskilum á iðgjaldi þá var í lögunum að finna nýja skilgreiningu á hugtakinu innstæða auk þess sem lögfest var ákvæði um að ákveðnir aðilar nytu ekki verndar tryggingasjóðs loks var í lögunum kveðið á um að að takmarkanir á vernd ákveðinna aðila leiddu ekki til röskunar á rétthæð innstæðna í samræmi við fyrstu málsgrein hundrað og tólftu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira við slitameðferð innlánsstofnunar samkvæmt tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki nú liggur fyrir að ekki verður lagt fram frumvarp til heildarendurskoðunar á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta á yfirstandandi þingi því er nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvernig fara á með greiðslu iðgjalda vegna ársins tvö þúsund og tólf en framangreint bráðabirgðaákvæði gildir aðeins um greiðslur vegna ársins tvö þúsund og ellefu í ljósi framangreinds er þetta frumvarp lagt fram í því er lagt til að meginhluti þeirra ákvæða sem lögfest voru til bráðabirgða fyrir árið tvö þúsund og ellefu verði felld á varanlegan hátt inn í meginmál laganna um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

eins og segir að ofan er með frumvarpinu verið að fella meginefni bráðabirgðaákvæðis inn í meginmál laganna þetta er grundvallaratriði ég vil samt nota þetta tækifæri og geta helstu ákvæða frumvarpsins lagt er til að lögfest verði að sjóðurinn starfi í þremur sjálfstæðum deildum tveimur innstæðudeildum a og b deild annars vegar og verðbréfadeild hins vegar nú er kveðið á um það í lögunum að sjóðurinn skuli starfa í tveimur deildum innstæðudeild og verðbréfadeild

því má segja að nú þegar séu þrjár deildir við sjóðinn en ákvæðinu er ætlað að binda það fyrirkomulag með fastari hætti í lög deildirnar skulu hafa aðskilinn fjárhag og reikningshald og bera ekki ábyrgð á skuldbindingum hver annarrar gert er ráð fyrir líkt og í gildandi bráðabirgðaákvæði tvö að iðgjöld séu samtala almenns iðgjalds og iðgjalds sem reiknað er á grundvelli áhættustuðuls lagt er til að almennt iðgjald skuli nema sem svarar núll komma tvo þrjá fimm prósent á ári af öllum innstæðum

með lækkun álagningarhlutfallsins má reikna með að hið almenna iðgjald sem lagt er á innlánsstofnanir verði milljarði lægra en innheimta vegna tvö þúsund og ellefu skilaði gert er ráð fyrir að iðgjald sem reikna skal í samræmi við áhættustuðul sé breytilegt í samræmi við áhættustuðul sem fjármálaeftirlitið gefur hverri innlánsstofnun eins og í gildandi ákvæði til bráðabirgða tveggja er lagt til að iðgjöld séu óendurkræf þó er lagt til það nýmæli að kveðið verði skýrlega á um það að stjórn tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta geti ákveðið að endurgreiða iðgjöld sem hafa verið ofgreidd vegna mistaka við útreikning er þetta lagt til í ljósi reynslu af beitingu bráðabirgðaákvæðis annars þá eru í ákvæðinu reglur um upplýsingagjöf til sjóðsins og afleiðingar þess ef upplýsingagjöf er ekki sinnt iðgjöld til hinnar nýju innstæðudeildar skulu greidd í krónum af sjálfu sér leiðir að reyni á greiðsluskyldu deildarinnar þá verða greiðslur úr deildinni inntar af hendi í krónum í frumvarpinu er lögð til breyting á sjöttu grein laganna en þar er nú kveðið á um inngreiðslur í innstæðudeild sjóðsins lagt er til að í ákvæðinu verði aðeins kveðið á um b deild sjóðsins en í henni eiga að vera eignir innstæðudeildar tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta og skuldbindingar eins og þær voru við gildistöku laga númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og ellefu og þær skuldbindingar sem á sjóðnum hvíldu samkvæmt lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu á sama tímamarki í ákvæði til bráðabirgða þrjú með þessu frumvarpi eru gerðar tillögur um að b deild sjóðsins verði lögð niður þegar staðið hefur verið að fullu við skuldbindingar sem á gömlu deildinni hvíla við gildistöku laga þessara verði frumvarpið að lögum loks vil ég vekja athygli á því að lagt er til í frumvarpinu að lögfest verði hvaða innstæður eru undanskildar vernd samkvæmt lögunum er ákvæðið í samræmi við þær undantekningar frá tryggingavernd sem nú er kveðið á um í bráðabirgðaákvæði tvö í gildandi lögum virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu